Cenię Pana jako polityka i wiele z tych tez mi się bardzo podobało. Ale w sytuacji, kiedy mamy poczucie kryzysu, mamy poczucie słabości traktatu lizbońskiego, mamy poczucie także słabnącego pańskiego urzędu, spodziewałem się, że powie Pan coś więcej, nie tylko jak księgowy.

Od Pana także chciałbym w kolejnych wystąpieniach słyszeć o tym, co leży u jego podstaw. To Pan powinien mówić o powrocie do tradycyjnych republikańskich wartości. Nie jeździć po całym świecie z kapeluszem po pieniądze, tylko wracać do tradycyjnej cnoty oszczędności, gospodarności, mówić o kryzysie demograficznym i kryzysie rodziny. W Europie panuje poczucie kryzysu i na to nie wystarczy księgowy, na to trzeba polityka, który zdefiniuje podstawowe problemy, jakie legły u podstaw tego kryzysu. To nie są wyłącznie problemy księgowe, to są dużo poważniejsze problemy. To są problemy z naszym stosunkiem do sąsiadów, z tym, że się zamykamy, z tym, że nie umiemy oszczędzać, z tym, że programy oszczędności, programy zmiany pozostają tylko na papierze.